Amikor olyan lelkesen ünnepeljük itt, az Európai Unióban a fal és vele a kommunizmus összeomlását, kérdezzük meg, mi lett az egykori kommunista fővezérekkel?

Őbelőlük lettek a leglelkesebb nagytőkések, neoliberálisok, a globális világuralmi rend éllovasai. Visszakerülve a hatalomba megszüntettek mindent, ami lássuk be, néhány dolog jó volt a kommunizmusban, a munka biztonságát és a szociális biztonságot, viszont visszahozták a legnagyobb szörnyűségeket, a brutalitást, terrort.

Én majd akkor fogok ünnepelni, amikor a politikai foglyok kiszabadultak, amikor a kilőtt szemű áldozatoknak igazságot tettek, és amikor ezek a kommunisták a vérengzéseiket befejezve eltűnnek a történelem süllyesztőjében.